Die Inhaftierung dieser 28 Aktivisten und dieser zwei Journalisten hat im Endeffekt keine juristische Grundlage, kein juristisches Fundament.

An dieser Stelle möchte ich auch meine Abgeordnetenkollegen bitten, dass sie das Solidarity Statement von Greenpeace unterzeichnen.